vegna fyrirspurna frá háttvirtur sjötti þingmaður suðvesturkjördæmis ögmundi jónassyni um skýrslu ríkisendurskoðunar er varðar yfirtöku vatnsréttinda í neðri hluta þjórsár vill forseti upplýsa að samkvæmt upplýsingum frá ríkisendurskoðun mun hún verða lögð fram á morgun forseti vill auk þess í upphafi fundar gera athugasemd við ummæli sem féllu í gærkvöldi undir því formerki sem kallast fundarstjórn forseta þar sagði háttvirtur sjöundi þingmaður suðurkjördæmis atli gíslason meðal annars ég lít svo á að ríkisendurskoðun sé að setja stein í götu mína þá götu sem ég er að feta sem þingmaður til eftirlits með fjármunum ríkisins tekjum og gjöldum ég vil sem forseti árétta og undirstrika að beiðnir þingmanna um skýrslur

þurfa að berast forsætisnefnd